Za pośrednictwem posłów obywatele mogą dotrzeć do Komisji i pozostałych instytucji europejskich. Petycje stanowią również doskonałe narzędzie monitorowania nastrojów społecznych, niezbędne w procesie legislacyjnym.

Jednoznaczne stanowisko obywateli pozwoliło w skuteczny sposób zablokować tę niefortunną umowę. Niepokoją natomiast silne obawy wobec inwestycji w sektorze gazu łupkowego. Wnioskujący podkreślają niedociągnięcia aktów prawnych w odniesieniu do zagrożeń środowiskowych, jakie w ich opinii powoduje technologia szczelinowania. Być może jest to efektem niedoskonałej polityki informacyjnej w tym zakresie. Warto zatem rozważyć szerszą promocję podobnych zagadnień.